Ich möchte mich zunächst bei unserem Kommissar Olli Rehn ganz herzlich für seinen Mut bedanken, denn mit seinem Bericht, mit seinem grünen Licht für dieses Land, hat er einen mutigen Schritt und damit auch ein geschaffen. Gleichzeitig fanden nämlich in Athen Neuwahlen statt, wir haben eine neue Regierung in Athen, und deswegen haben wir jetzt eine Situation, ein Zeitfenster, wo wir etwas erreichen können.

Dir, lieber Olli, alles Gute für Deine Zukunft in